Die abscheulichen Taten, die von den Verurteilten während des Jugoslawienkriegs begangen wurden, mussten ausführlich aufgearbeitet und anschließend angemessen bestraft werden. Nur so war es möglich, eine Art Gerechtigkeit für die Opfer zu schaffen. Nun hat der Internationale Strafgerichtshof für Jugoslawien seine Arbeit beendet. Diese Arbeit hat den Opfern die Möglichkeit gegeben, die Gräueltaten, die während des Krieges begangen wurden, öffentlich zu benennen. Welchen Beitrag der Gerichtshof dabei für die Stabilität in der Region geleistet hat, wird noch zu bewerten sein. Unbestritten ist, dass Urteile des Gerichtshofs auch immer wieder zur Polarisierung in der Region geführt haben. Dennoch hat das Haager Tribunal Rechtsgeschichte geschrieben, hat abscheulichste Verbrechen klar genannt und war Vorbild für nachfolgende Einrichtungen. Für mich ist klar Diese Arbeit muss als Mehrwert für das Recht und die internationale Gemeinschaft gewertet werden.